D'un côté, nous avons le régime syrien armé jusqu'aux dents, disposant de chars, d'avions et sans doute d'armes chimiques.

Nous ne pouvons que constater notre incapacité à faire, sur le plan militaire, ce qui serait nécessaire pour hâter la mise en place d'un processus politique. Pourtant, l'on voit mal l'alternative efficace à l'octroi d'une aide militaire, y compris la livraison d'armes aux forces rebelles, et ce, d'autant plus que le régime Assad voit ses livraisons d'armes assurées, notamment, par un État membre du Conseil de sécurité des Nations unies.

Son action est exemplaire, je tiens à le souligner. Ne réduisons pas, dans nos commentaires, son action à l'incapacité d'atteindre toutes les victimes. Elle est vraiment la dernière à devoir assumer cette responsabilité.